Polityka spójności jest najlepszym narzędziem, które pozwala na wyrównanie szans rozwojowych regionów Unii Europejskiej oraz na pobudzenie wzrostu gospodarczego. Aby osiągnąć cele polityki spójności, ważne jest nie tylko maksymalne wykorzystanie środków dostępnych, ale przede wszystkim ich efektywne wykorzystanie, ograniczenie biurokracji oraz właściwa synergia pomiędzy funduszami.

Istotne są środki na innowacje, badania i rozwój, gdyż pozwolą one na większą konkurencyjność przedsiębiorstw i regionów. Jednym z ważnych celów polityki spójności jest europejska współpraca transgraniczna. Dlatego ważne jest harmonijne wdrażanie i promowanie współpracy przygranicznej, zarówno na wewnętrznych, ale przede wszystkim na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.